Doamnă președintă, scandalul Cum Ex a demonstrat încă o dată faptul că acolo unde autoritățile închid ochii, jurnaliștii de investigație aduc adevărul la suprafață. Ei au descoperit cum au fost furate 55 miliarde de euro de la oamenii cinstiți care își plătesc taxele. A durat zece ani până când Germania a modificat legislația și a interzis returnarea frauduloasă a taxelor pe dividende.

Autoritățile se împiedică însă de proceduri greoaie, de colaborare nefuncțională și, practic, rezultatul este că cei care ne fură, infractorii, rămân nepedepsiți.